Wir haben zuerst einmal unsere eigenen Methoden, wir haben unseren parlamentarischen Juristischen Dienst, der sich zu ACTA eindeutig geäußert hat. Jetzt ist es gar nicht die Frage, ob das richtig ist oder falsch ist, dass die Kommission vor den EuGH gegangen ist, sondern sie ist dort, und es ist eine Frage des Respekts vor anderen Institutionen, dass man sich deren Meinung geben lässt und da lege ich großen Wert darauf, wir wollen, dass der EuGH die notwendige Zeit bekommt.

Wir haben immer gesagt zuletzt im April in einer großen Pressekonferenz auch wir wollen Dinge noch einmal klargestellt haben.